J'ai pensé, à ce moment là Heureusement aussi que nous avons eu un certain nombre d'emplois, ceux que l'on appelle les emplois du quotidien les infirmières, les éboueurs, les livreurs, ceux qui achalandaient les magasins.

Comme vous l'avez dit, pour ces personnes là, le travail ne paie pas. Par contre, pour d'autres, il paie. Pour d'autres, la rente paie, les transactions financières paient, la destruction de l'environnement paie.

c'est un impôt juste, qui permet de faire des économies aux citoyens lambda qui, eux, ne peuvent pas échapper à l'impôt. Alors, Madame la Présidente, comme l'a dit notre ami, M. Verhofstadt, dites au Conseil que cette assemblée ne tolérera pas qu'il n'y ait pas de nouvelles ressources propres pour financer tout ce que nous devons financer.